Signor Presidente, onorevoli colleghi, ormai da tempo in Burkina Faso è in atto una vera e propria caccia ai cristiani e non solo. Nel paese si contano più di 12 gruppi jihadisti legati all'Isis ed Al Qaeda, che dal 2015 ad oggi si sono resi responsabili di oltre 650 morti e di oltre mezzo milione di sfollati, anche a causa dell'inadeguatezza delle Forze armate. Nel solo 2019 che ancora non si è concluso, sono già 74 i cristiani uccisi, di cui 3 sono sacerdoti. Durante l'ultimo attacco avvenuto la prima domenica dell'Avvento, un gruppo di terroristi islamici ha assaltato una chiesa durante una messa, uccidendo 14 tra uomini, donne, bambini e giustiziando il sacerdote sull'altare dal quale stava ufficiando. Il Burkina Faso è ormai diventato terra di martirio per le minoranze. È tempo che questo Parlamento si impegni a considerare non solo questo Stato per le sue ricchezze, ma soprattutto per le sue fragilità, agendo concretamente. Vorrei chiudere questo intervento augurando a tutti, e in particolare a quei cristiani che rischiano la vita per la loro fede, un sereno Natale e ricordando a quest'Aula che nascondere le nostre radici giudaico cristiane per non urtare le sensibilità altrui non fa altro che indebolire quelle comunità di cristiani che rischiano la vita per professare la loro fede.